Señor Presidente, es obligado hacer una intervención para restablecer la verdad conculcada, porque verdades a medias equivalen a mentiras, y la primera afirmación que quiero hacer parte del hecho de un conocimiento profundo del expediente que someto a la consideración de la Cámara. La primera consideración que quiero hacer es que es rigurosamente falso que se hurten las posibilidades que el Tratado de Lisboa concede al Parlamento Europeo. Utilizamos los actos delegados y utilizamos los actos de ejecución simple y llanamente para la provisionalidad de seis meses. En lo que concierne a la reciprocidad y a la suspensión, de manera definitiva, siempre, siempre, siempre están presentes los actos delegados, lo que equivale al poder del Parlamento, o está presente la codecisión, lo que equivale, igualmente, a la decisión del Parlamento. En segundo lugar, no sabía, no sabía, que en esta Cámara había jueces del Tribunal de Justicia.